um klukkan þrjú þrjátíu í dag að loknum dagskrárliðnum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um afnám gjaldeyrishafta málshefjandi er háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund